Un indicio en ese sentido es la llamativa ausencia de sociedades y grandes fortunas procedentes de los Estados Unidos, quizá porque ya cuentan con otras ubicaciones y con métodos aún más sofisticados.

Combatir la elusión fiscal no es solo una cuestión moral es una cuestión de equidad y de eficiencia económica. Hay que acabar con el capital parásito que se come nuestro bienestar. Hay que volver el capital productivo que nos ha de devolver, crecimiento y equidad social. La responsabilidad es, desde luego, de sus titulares, incluyendo esos ministros y exministros, presidentes de Gobierno, uno de ellos —por cierto— aún miembro en activo de la Comisión Europea en todo caso, también del aparato jurídico y financiero que legaliza y blanquea ese dinero. Pero nada sería posible sin el silencio o la complicidad de los Estados. La elusión fiscal es un cáncer para Europa ¿cuándo vamos a empezar a aplicar los tratamientos preventivos y curativos pertinentes?